minnihlutaáliti annar minni hluta fjárlaganefndar og er nú svo sem stórt nafnið en verður nú að játast að í þeim minni hluta er nú ekki fleirtala einstaklinga heldur er ég einn í honum enda minni hluti stjórnarandstöðu ekki fjölmenn þar sem við skipum aðeins þrjá menn í nefndinni en ég vil byrja á því hér í þessari umræðu að þakka fyrir afskaplega gott og ánægjulegt samstarf á þessu hausti innan fjárlaganefndar og það sem ég vil sérstaklega þakka fyrir í því og hef reyndar vikið að hér í fyrri umræðu líka en hef enn ástæðu til að endurtaka það hér og nú vegna góðra samstarfsdaga síðan við ræddum þetta síðast hér í þingsölum það eru þau vinnubrögð sanngirni og jákvæðu umræðustjórnmál sem tíðkast vissulega innan fjárlaganefndarinnar um þau mál sem hún hefur sérstaklega með að gera það er vitaskuld eins og bæði þing og þjóð veit ekki stóru línurnar í fjárlagagerðinni það eru ekki stóru línurnar í hagstjórninni sem koma þar raunverulega til ákvarðana en þar koma aftur á móti til ákvarðana mörg svona minni háttar mál sem skipta samt mjög miklu máli þau skipta mjög miklu máli fyrir byggðirnar og fyrir þau þörfu menningarverkefni sem þar eru unnin það er ekkert víst að í sögunni muni endilega standa hæst þegar litið er til baka stóru línurnar þá mun einmitt kannski oft ekki síður verða horft til þess að hvað var gert í því smáa því oft er þar um að ræða einstök framfaramál einstök málefni sem snerta björgun menningarverðmæta ég get ekki tekið alls kostar undir með þeim þingmönnum sem hér ræddu í andsvörum háttvirtur þingmaður kolbrúnu halldórsdóttur og háttvirtur þingmaður péturs h blöndal um safnliðina og um það ráðslag að fjárlaganefnd hafi möguleika á því að veita fé í litla liði háttvirtur þingmaður pétur blöndal vék að þessu í því samhengi að ef við værum að stjórna stóru hlutafélagi í bandaríkjunum

og sjálfur hef ég engan áhuga á því að eyða dögum mínum í að stjórna slíku félagi væri þá frekar við mína bóksölu austur í sveitum við erum að stjórna þjóðríki þó að umfang þess sé kannski ekki meira heldur en í mörgum hlutafélögum og það er mjög mikilvægt að háttvirt alþingi hafi möguleika á hvorutveggja að móta línurnar og koma inn í litla liði þó auðvitað viljum við geta sett sett sem allra mest í reglubundna og ákveðna farvegi

hann er vísast með kveikt á þessari umræðu á sinni skrifstofu að hann vék sérstaklega að því í því sambandi að samkvæmt breytingartillögum sem hér liggja fyrir að þá væri ríkið að kaupa safn þá væri ríkið að reka hitt og þetta tilfellið er að það koma upp einstök verkefni sem er nauðsynlegt að sinna með þessum hætti af því um þau verður aldrei neinn sérstakur sjóður eða sérstök stofnun sem getur tekið það til umfjöllunar þá þarf hið pólitíska vald sem getur tekið pólitíska ábyrgð á sinni ákvarðanatöku að geta gripið inn í ég er afskaplega ánægður með hvernig samkomulag og sanngirni var gætt við alla þessa umfjöllun innan fjárlaganefndar þó auðvitað sé það ekki svo að ég hafi frekar en nokkur annar séð öll þau verkefni sem ég bar fyrir brjósti verða að veruleika þá skiptir þetta allt saman máli að unnið sé af sanngirni og heilindum og það tel ég svo sannarlega hafa verið gert í fjárlaganefnd en þá er nú lokið loftungu þeirri sem ég hugðist hafa yfir um breytingartillögur og fjárlagafrumvarpið nú hér í lokaumræðu þingsins og hefur tekið nákvæmlega fimm mínútur og ég býst við að gagnrýni mín muni taka eilítið lengri tíma en ég mun þó reyna eftir föngum að temja mér

sem ég tel einkenna þau fjárlög sem hér eru til umfjöllunar er það að allar meginlínur í þeim hin meginpólitíska stefna sem er í þeim er afar vond og hefur í meðförum á þessu hausti fyrst og fremst versnað af þeirri ástæðu er hægt að hvetja til þess að að þingið drífi í að samþykkja þessi fjárlög vegna þess að það er sýnt að þessi þingmeirihluti muni ekki ætla að bæta um hann hefur ekki tekið neinu tiltali hér á þessu haustþingi þó svo að hér hafi bæði af stjórnarandstöðu og af hinum ýmsu aðilum í samfélaginu verið bent á þá missmíði sem er á þessari vegferð missmíði sem er á því að hér skuli vera upp undir tuttugu prósenta hækkun fjárlaga milli ára og fjárlögin nema nú stærri hluta af vergri landsframleiðslu heldur en verið hefur frá árinu nítján hundruð níutíu og þrjú og hefur samt mikill hagvöxtur aukist verulega á þeim tíma í raun og veru ef við horfum til sögunnar þá eru þessi fjárlög ekkert annað en ávísun á efnahagslega óstjórn óðaverðbólgu og þessi fjárlög eru vaxtahvetjandi þau hafa þegar kostað heimilin í landinu hærri húsnæðisvexti það hefur þegar verið sendur reikningur fyrir þessum fjárlögum beint inn á heimilin í landinu með hærri afborgunum af húsnæðislánum og það er í þessum fjárlögum hriplek áætlanagerð um þá ringulreið sem lagt er upp nú með innan stjórnarráðsins það er líka inni í ákveðin leið opnuð fyrir einkavæðingu heilbrigðiskerfisins með heimildarákvæði sjötíu og fimm sem við framsóknarmenn óttumst mjög að þeir sem nú fara með heilbrigðismál kunni þar ekki með að fara og það eru í þessum fjárlögum fölsk kosningaloforð um framkvæmdir sem aldrei verður hægt að standa undir og á það sérstaklega við um samgöngumál þar sem reitt er miklu hærra heldur en nokkuð raunhæft er að lokum þá eru í þessari upptalningu minni á meginmynd fjárlaganna þá er með þessum fjárlögum innsigluð mörg verk sem þingið á ekkert með að innsigla á ekkert með að leggja blessun sína yfir þetta eru svona verk sem vinur minn halldór heitinn í stekkholti hefði sagt um að væru hálf förðuleg en hann tók aldrei sterkara til orða um það sem honum mislíkaði inni í þessu eru hlutir eins og málin sem alþingi leggur hér með samþykki þessa plagg sem hér liggur frammi með samþykki í þriðju umræðu ákveðna blessun sína yfir ég tel það mjög miður mjög misráðið að gera það það er reyndar ekki í fyrsta skipti sem alþingi hefur verið notað til þess að blessa það sem illa þolir dagsljósið í stjórnarháttum hins valdþreytta sjálfstæðisflokks og nægir þar að nefna mál eins og

svavarsson vék að því að þegar jólin gengu í garð þá yrði nú svo bráð af stjórnarandstöðunni að hún sæi að þetta væri líkt og skaparinn sjálfur sá á sjötta degi að þetta væri nú allt saman harla gott ég hef ekki alveg sannfæringu fyrir því að það verði sú mynd sem blasir við okkur á jólum ég er miklu hræddari við það að strax á jólum hafi slegið á gleði stjórnarmeirihlutans yfir þeim fjárlögum sem hér eru samþykkt nú á miðri aðventu vegna þess að þessi fjárlög eru ávísun á óstöðugleika og við sjáum þess þegar merki og við munum sjá þess enn frekar merki nú á síðustu vikum þessa árs og fyrstu mánuðum þess næsta það er mjög mikilvægt eins og háttvirtur formaður vék að að umræða um fjárlög sé málefnaleg að umræða um fjárhag ríkisins sé málefnaleg og þar taki menn rökum þess vegna er grætilegt að fylgjast með því á þessu hausti að hér er farið fram með fjárlög með þeirri tuttugu prósent aukningu ríkisútgjalda sem ég vék að hér fyrr þrátt fyrir ráð allra í samfélaginu þrátt fyrir að hvarvetna í samfélaginu komi fram

horfa á hið virta fyrirtæki stöndugir og fátækir eða önnur fyrirtæki sem metið hafa lánshæfi og annað varðandi okkar hagkerfi alls staðar er krafan sú sama að gætt sé að aðhalds og ef litið er til þess hverju núverandi stjórnarflokkar lofuðu í aðdraganda kosninga þá var það líka eitt af því sem lofað var og ekki hvað síst af samfylkingunni sem talaði digurbarkalega um það að nú þyrfti að gæta aðhalds á þeim miklu þenslutímum sem eru en þjóðin má búa við það að skilaboð fjármálaráðuneytisins og skilaboð hins sterka stjórnarmeirihluta til allra þessara aðila allra þessara fræðimanna þetta á líka við um greiningardeildir banka og þetta á vitaskuld ekki síst við um seðlabanka íslands að allir þessir aðilar fái á sig að þeir hafi ekkert vit á þessu þeim komi þetta ekki við þetta sé nöldur og söngur það hefur að vísu heldur dregið úr því að hæstvirtur fjármálaráðherra standi í því að svara matsfyrirtækjunum eða með óbeinum hætti seðlabanka íslands en ekki er það skárra að virtir hagfræðingar sem gagnrýna hér hagstjórnina séu ekki virtir viðlits þannig að ég sakna þess sem hér var vikið að hjá háttvirtum formanni fjárlaganefndar að það sé málefnaleg umræða það er ekki málefnaleg umræða að hagfræðistofnanir að matsfyrirtæki að þau séu ekki talin svaraverð reyndin er sú að íslensk þjóð lifir við svipaðar aðstæður og

þar sem hjónaband er í molum þar sem hjón geta ekki komið sér saman um neitt nema það eitt sem alltaf er hægt að reyna að sparsla í sambandið það er að eyða peningum það er það eina sem stjórnarflokkarnir geta komið sér saman um það er að eyða meira og við höfum séð það að jafnvel við fyrstu umræðu fjárlaga hafi þegar komið fram sterkt varnaðarorð mjög margra aðila í samfélaginu að hér sé of hátt reitt þá er eina svarið sem stjórnin gefur það er að gefa enn betur í gefa enn meira á garðann það er auðvitað svo að þegar veitt er fé til þjóðþrifamála þá er erfitt fyrir stjórnarandstöðu að standa þar

borgara og öryrkja vera eitthvað sem átti kannski ekki að vera í fyrsta sæti í forgangsröðinni vegna þess að í þeim stóra pakka þar sem áttu að vera í fyrsta sæti nú langar mig að víkja sérstaklega að þessu

úti í samfélagsumræðunni helst engin frammíköll frá stjórninni þeir fá ekkert svar það sem átti að vera í fyrsta sæti varðandi úrbætur handa fátækum voru auðvitað úrbætur handa þeim sem enga aðra tekjumöguleika hafa og enga hafa sér til aðstoðar inni á heimilunum í þessum aðgerðum erum við að stórum hluta að ganga í þátt átt sem er vissulega mikið mannréttindamál að gera hvern einstakling sjálfstæðan gagnvart tryggingakerfinu en það er ekki það brýnasta það brýnasta er að gera grunnbæturnar þannig að það sé hægt að framfleyta sér á þeim við erum áfram með nokkurn hóp sem betur fer minnkandi með öflugra og öflugra lífeyriskerfi í samfélaginu en hann er samt til við erum með hóp í samfélaginu sem hefur ekki við að styðjast nema strípaðar bæturnar fyrir þann hóp gerum við ekkert það tel ég mjög miður ég tel að í rauninni það eina sem ég virkilega fagna heils

fái séð fyrir öllum nauðþurftum þá eru það ákveðin mannréttindi að hafa viðunandi vasapeninga fyrir fólk sem þarf síðustu æviárin eða jafnvel ævina alla að dvelja inni á stofnunum eða heimilum en það er í rauninni grátlegt að fylgjast með því í þessu ósamstæða hjónabandi

í ríkisfjármálum virkar á mig eins og hún sé ættuð innan úr samfylkingunni en aðgerðirnar í félagsmálum eins og þær séu ættaðar úr sjálfstæðisflokknum þar sem skilningurinn á slíku hefur alltaf verið afar lítill mig langar í þessu tilfelli að vitna í nýlega ræðu sem hér var flutt í þessum sal með leyfi forseta af háttvirtum þingmanni pétri h blöndal og verð enn og aftur að lýsa yfir hryggð minni yfir því að hann skuli ekki vera hér viðstaddur þar sem ég geri hans orð enn að umfjöllunarefni háttvirtur þingmaður segir með leyfi forseta í umræðu hér á alþingi fyrir viku síðan tæpri viku tekjutrygging í umræðu um þær aðgerðir sem nú er farið út í tekjutrygging var tekin upp nítján hundruð sjötíu og eins og þar áður löngu áður var tekið tillit til tekna maka við úrskurð um lífeyri alla tíð hefur verið tekið tillit til tekna maka nema núna og á eftir að hverfa frá því og nú vek ég athygli á næstu orðum háttvirtir þingmenn og ég er mjög ánægður með að menn hverfi frá þeim kratisma og þeirri félagshyggju sem felst í því að taka tillit til tekna maka var þetta brýnasta atriðið í félagslegri aðstoð í samfélaginu herra forseti ég tel mig að nokkru hafa svarað nú því frammíkalli sem kom fram áðan en lýsi mig fúsan til að fara betur í þessa umræðu síðar í dag og mun nú fara að stytta mál mitt ég mun hér síðar í dag fjalla sérstaklega um þann hluta viðbótartillagnanna sem lúta að málefnum á keflavíkurflugvelli en þar tel ég að meiri hluti fjárlaganefndar sé á miklum villigötum og að röðun í stjórnsýslunni sé röng auk þess sem ég tel margt þar mjög athugunarvert þó svo að ég telji líka og geti fyllilega tekið undir þau orð sem hér hafa fallið hér fyrr í dag að það hefur vissulega tekist vel til með uppbyggingu á keflavíkurflugvelli